Panie Przewodniczący!

Niektórzy w tej izbie uważają, że umowa stowarzyszeniowa, negocjacje, jakiś prawny gest ze strony Unii wobec naszych partnerów to taki prezent na święta albo imieniny.

ponieważ nastąpiły zmiany w systemie sądownictwa w Macedonii, ponieważ podpisano porozumienie, bo zaangażowani w to byli komisarz Füle, przewodniczący Buzek, pan Howitt. Jest tysiąc powodów, żeby to zrobić, a każda inna postawa jest tak naprawdę postawą pewnego fałszu, ponieważ za nią nie kryją się pozytywne chęci za nią kryje się chęć domykania Europy, która nam wszystkim się kiedyś odbije czkawką.